Monsieur le Président, après les scandales du glyphosate, des perturbateurs endocriniens, du Dieselgate, voilà maintenant le scandale du contournement de Reach. Les citoyens seront épouvantés d'apprendre qu'un tiers des substances chimiques utilisées en Europe sont mises sur le marché sans que leur dangerosité ne soit testée, alors même que le règlement Reach l'exige. Cela signifie, pour parler clairement, que l'industrie chimique viole en toute impunité la loi en ne fournissant pas les informations qui sont pourtant exigées sur le caractère cancérigène, mutagène ou dangereux des substances qu'elle utilise notamment pour la production des emballages alimentaires, des vêtements ou encore des jouets, c'est à dire des produits de consommation